Hvala, predsednik vlade, za odgovor. Da je stanje na slabi banki, DUTB-ju, izredno kaotično, ste tudi zdaj sami dobili eno pismo zaposlenih, ki se ukvarjajo s prodajo nepremičnin, v katerem problematizirajo situacijo, medsebojni odnosi, prerekanja, omenjajo se, kraje in tako dalje. Ključno pa je, da vse to, ko govorimo o dotičnih zemljiščih, je morda le ena dimna zavesa pred, pred hudimi, hujšimi stvarmi, ki se ob tem dogajajo. Pa naj vam predstavim še eno zgodbo. Kaj se dogaja, kar je nezakonito, predsednik vlade. Da prvotni dolžniki, tisti, ki so kopali bančno luknjo, sedaj z različnimi manevri, en tak primer poznamo iz leta dva tisoč petnajst, ne, prihajajo nazaj do tega premoženja in so to nazaj lastniki. Primer enega podjetja, ki je bil spet dolžan ta za okrog sto milijonov evrov, najprej je bila prenosna vrednost iz banke na DUTB diskont, popust štiridesetodstoten. Potem pa je slaba banka dobila novega lastnika, to je bil neki ameriški sklad. Ta ameriški sklad je v štirinajstih dneh fajn zaslužil, je to zgodbo to po isto podjetje v paketu s petimi drugimi slovenskimi podjetji prodal ruskemu skladu tveganega kapitala. In ta ruski sklad je potem, glej ga glej! Komu to prodal? Spet nekemu slovenskemu podjetju. Isti strici, ne, so danes spet lastniki tega podjetja. In jaz vas dodatno, kot sem vas vprašal, vprašam to, kako bo vlada kot skupščina DUTB-ja preprečila, da prvotni dolžniki postajajo nazaj lastniki teh podjetij. To mislim, da je ključno vprašanje, če želimo razumeti problematiko DUTB-ja, poleg tega, da uredimo razmere znotraj DUTB, kar ste mi sam povedal, elemente, kako. Najlepša hvala.